Este es un titular llamativo que resume perfectamente la situación y que la vuelve a poner de actualidad, aunque sea un año después.

Los pescadores europeos se sienten totalmente discriminados frente a los operadores extranjeros y abandonados por las mismas autoridades que les pedimos constantemente que cumplan la estricta legislación de la Unión Europea. Veinte buques, después de haber hecho grandes inversiones tras la decisión de la Unión Europea de autorizarlos a pescar en 2017, permanecen desde entonces en el puerto, entre otros, el buque español Adexe Primero mientras que los buques noruegos continúan capturando este valioso recurso. Muchos empleos y familias de la Unión Europea dependen directamente de esta actividad y no tienen otra alternativa. La actitud agresiva y las intimidaciones de Noruega, que se niega de manera provocativa a cumplir los acuerdos internacionales, son política y legalmente inaceptables.

Entiendo que la Comisión está tratando de encontrar una solución pragmática —decía el comisario— con Noruega que permita continuar con la pesca sin poner en tela de juicio la posición sobre la interpretación del Derecho internacional aplicable. Sin embargo, si bien es importante mantener esa posición de la Unión Europea, es igualmente importante encontrar una solución viable para nuestros operadores. La Comisión debe, sin duda alguna, continuar sus esfuerzos hacia esa solución pragmática, pero no puede ser pasiva y, sobre todo, no puede ser tan precavida.

La situación es muy grave y se tienen que tomar medidas con urgencia. La solución, señor comisario, no es solo avisar a los pescadores de que van a ser arrestados.